hæstvirtur forseti hér kemur til umræðu nefndarálit meiri hluta fjárlaganefndar um frumvarp til laga um heimild til handa fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs til að ábyrgjast lán tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu til að standa straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá landsbanka íslands h f eða ábyrgð íslenska ríkisins á greiðslum tryggingarsjóðsins á innstæðum á reikningum landsbankans í hollandi og bretlandi hefur hvílt á íslensku þjóðinni sem mara síðastliðnum mánuði skapað mikla umræðu vakið upp heitar tilfinningar þar sem umræðan hefur sveiflast frá kvíða til vonarneista frá uppgjöf til baráttuanda frá vantrú og reiði til réttlætistilfinningar umræðan um málið hefur verið mjög almenn farið fram í fjölmiðlum birst í þáttum og blaðagreinum hundruðum tölvupósta og í bloggheimum ýmsir hópar hafa gaumgæft málið vandlega og lögfræðingar og fræðimenn rætt málin opinberlega í rituðu og töluðu máli og tekist á um lagalegar skyldur á meðan aðrir ræða getu þjóðarbúsins til að standa við svo miklar skuldbindingar um skuldastöðu og skuldaþol og ólíkar forsendur sem ráðið gætu því hvort íslenska ríkið ráði við slíkar álögur öll þessi umræða endurspeglaðist í fjárlaganefndinni ég vil í upphafi þakka þessa miklu umræðu og lýðræðislegu umfjöllun ég hef stundum sagt að lærðustu álit og umfjöllun fræðimanna jafnt sem mótmælaræður ritað mál og alls kyns orðræða hafa lagt sitt að mörkum til að hjálpa fjárlaganefnd að komast að niðurstöðu í málinu þannig hefur taktfastur trommusláttur á austurvelli minnt okkur þingmenn á að vanda okkur vakið athygli á þeim vilja þjóðarinnar að gætt verði hagsmuna íslendinga að tryggð verði björt framtíð fyrir börnin okkar engan þingmann dreymir um að láta þjóðina greiða sem nemur helmingi árlegrar landsframleiðslu yfirstandandi árs vegna tiltektar eftir hrun einkabanka það er engu að síður okkar verkefni að leiða til lykta þetta viðfangsefni finna lausnir og koma samfélagi okkar út úr erfiðleikum og tryggja hagsmuni íslenskra borgara sem best í slíkum verkefnum í þessu umhverfi og í þessum anda hefur fjárlaganefnd unnið með það að leiðarljósi að leiða málið til lykta í sátt ég fékk það verkefni að leiða vinnu fjárlaganefndar og reyna að ná sem víðtækastri sátt um málið mál sem er ekki eitt af stefnumálum stjórnmálaflokka mál sem er af þeirri stærðargráðu að það á að vera ábyrgð allra þingmanna að leita að bestu lausn á slíku verkefni hagsmunir íslenskrar þjóðar eru í húfi og þar verður fyrst og fremst að meta heildarhagsmuni jafnt viðskiptalega félagslega og fjármálalega þætti málsins þannig lagði fjárlaganefnd af stað í vinnuna með því að kalla eftir öllum þeim upplýsingum sem gætu gagnast málinu leita allra sjónarmiða tryggja sem besta umræðu gefa tíma til að skoða og ræða málin og reyna að víkja til hliðar flokkadráttum forðast átök um málið en horfa fremur til lausna þetta hefur ekki alltaf verið auðvelt umræðan oft gagnrýnin og óvægin en hér skal sagt fjárlaganefnd til hróss að hver einasti þingmaður í nefndinni hefur lagt sitt af mörkum í allri vinnunni haldið uppi gagnrýni og nær allir jafnframt leitað lausna öll gögn málsins voru jafnóðum birt á vef alþingis undir málinu þar en jafnframt á upplýsingavef stjórnvalda punktur is þannig að þjóðin gæti fylgst með þeim gögnum sem lögð voru fram lánasamningarnir voru undirritaðir fimmta júní síðastliðinn og voru þeir lagðir fram í þinginu til fyrstu umræðu annan júlí og afgreitt til fjárlaganefndar daginn eftir þannig var fyrst fundur fjárlaganefndar um málið síðan sjötta júlí þar sem samninganefndin gerði grein fyrir lánasamningunum þar með hófust nánast dagleg fundarhöld þar sem fyrir nefndina komu milli fimmtíu og sextíu gestir og leitað var álita hjá fjölmörgum aðilum vinnan í nefndinni skilaði uppbyggilegri gagnrýni á þá þætti sem helst þurfti að skoða og bæta úr til að gera þá byrði sem hér var verið að axla bærilegri á þessum atriðum er tekið í nefndarálitinu sem hér er lagt fram allir nefndarmenn hefðu eflaust vilja sjá samninginn öðru vísi en það er eðli samninga að þeir koma aldrei að fullu til móts við óskir aðeins annars aðilans á lokasprettinum náði fjárlaganefnd víðtækri sátt um helstu breytingar á því frumvarpi sem hér er til umræðu breytingar sem ætlað er að tryggja betur hagsmuni íslenskrar þjóðar í þeim þrengingum sem yfir okkur ganga ég vil þakka háttvirtum þingmönnum í fjárlaganefnd og riturum nefndarinnar fyrir mikla vinnu liðnar vikur þá vil ég þakka háttvirtum þingmönnum efnahags og skattanefndar og utanríkismálanefndar fyrir þeirra vinnu en þangað var málið sent til umfjöllunar og fylgja álit meiri og minnihluta nefndarmanna með áliti meirihlutans hér jafnframt ber að þakka þeim fjölmörgu gestum sem lögðu málinu lið með málflutningi sínum fyrir nefndinni og þeim einstaklingum og stofnunum sem unnu úttektir skýrslur og greinargerðir um málið þá vil ég sérstaklega þakka fimm manna hópi lögfræðinga sem kom að málinu á lokasprettinum og starfsfólki þingsins og ráðuneyta einnig síðast en ekki síst vil ég þakka frábæru starfsfólki nefnda sviðsins fyrir þolinmæði og æðruleysi þegar unnið var langt fram á nætur við lausn málsins vinnan við málið hefur raskað sumarfríum og áætlunum starfsfólks þingsins en talið var brýnt að ljúka málinu fyrir sumarfrí alþingis nefndarálit meiri hlutans er of yfirgripsmikið til að gera grein fyrir öllum atriðum í inngangsræðu hér í dag háttvirtir þingmenn sem skrifa undir álitið munu í sínum ræðum gera betur grein fyrir ákveðnum þáttum nefndarálitið skiptist í meginatriðum í tíu kafla þar sem tilurð skuldbindinganna er reifuð umfang málsins og samningarnir sjálfir þá eru dregin fram þau atriði sem fjárlaganefnd taldi brýnast að taka á þar báru hæst lögfræðileg álitaefni og efnahagsleg óvissa sem fjallað er um í nefndarálitinu og tekið á í breytingartillögum meiri hlutans

í nefndarálitinu er rakin forsaga málsins allt frá því að í desemberlok nítján hundruð níutíu og níu

um innlánstryggingar og um tryggingakerfi fyrir fjárfesta með lögum númer níutíu og átta nítján hundruð níutíu og níu og varð sjálfseignarstofnunin tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta til á grundvelli þessara laga markmið laganna um innstæðutryggingar er að veita innstæðueigendum lágmarksvernd gegn greiðsluerfiðleikum innlánsstofnunar og nam hún við fall bankanna allt að tuttugu þúsund átta hundruð áttatíu og sjö evrum í ljós hefur komið mismunandi skilningur á því hversu víðtæk ábyrgð tryggingarsjóðsins er samkvæmt þessum lögum og samþykktum evrópusambandsins og kem ég að því síðar mitt í örum vexti íslenska bankakerfisins stofnaði landsbanki íslands h f útibú í bretlandi í mars tvö þúsund og fimm og í hollandi haustið tvö þúsund og sjö og er sú saga rakin stuttlega í nefndarálitinu þar sem reikningarnir voru í útibúum en ekki dótturfélögum landsbanka íslands fellur ábyrgðin af skuldbindingunum í bretlandi og hollandi á íslenska innstæðutryggingarsjóðinn en ekki tryggingarsjóði þeirra landa þar sem útibúin voru staðsett af þessum sökum urðu skuldbindingarnar til landsbanki íslands h f hóf að taka við innlánum í útibú sitt í bretlandi í október tvö þúsund og sex undir nafninu og undir sama heiti þegar útibú í hollandi var opnað síðari hluta maí tvö þúsund og átta samtals áttu um þrjú hundruð fjörutíu þúsund sparifjáreigendur innstæður í útibúum landsbanka íslands í bretlandi og hollandi eins og áður sagði þar af á annað hundrað þúsund í hinu síðartalda þegar yfir lauk til að átta sig á umfangi málsins námu innstæður á reikningum í útibúi landsbanka íslands h f í bretlandi níu hundruð sextíu og þremur milljörðum íslenskra króna á verðlagsforsendum frumvarpsins það er sem sagt miðað við tímann núna þrítugasta júlí og í hollandi jafngildi þrjú hundruð og þrjá milljarða íslenskra króna ríflega helmingur þeirra samtals um sjö hundruð fjörutíu milljarðar króna lendir á tryggingarsjóði innstæðueigenda og fjárfesta á íslandi eftir standa um fimm hundruð þrjátíu og fimm milljarðar íslenskra króna sem eru utan ábyrgðar sjóðsins og falla á tryggingakerfi bretlands og hollands heildsölu lán það er innlán flestra félagasamtaka og stofnana standa utan tryggingakerfa bretlands og hollands og falla ekki undir lánasamningana eins og áður sagði bar íslenska tryggingarsjóðnum samkvæmt lögum að greiða öllum innstæðueigendum á reikningunum í bretlandi og hollandi lágmarksupphæð eða að því marki sem eignir hans hrykkju til auk þess hafði landsbankinn fengið aukaaðild að breska tryggingarsjóðnum þannig að hann bætti við íslensku lágmarkstrygginguna frá tuttugu þúsund átta hundruð áttatíu og sjö evrum upp í fimmtíu þúsund pund við bankahrunið reyndust eignir íslenska sjóðsins ekki duga fyrir lágmarksverndinni og ákváðu bresk og hollensk stjórnvöld einhliða að auka verndina þannig að í bretlandi voru innstæður tryggðar til fulls um fimmtíu þúsund pund en í hollandi upp að hundrað þúsund evrum eignir íslenska tryggingarsjóðsins voru aðeins brot af þeim skuldbindingum sem hann stóð frammi fyrir þrátt fyrir að hann hafi uppfyllt reglur um innstæður í samræmi við gildandi lög og ákvæði innstæðutilskipunarinnar við fall íslensku bankanna samkvæmt tíundu grein laga um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta er stjórn sjóðsins heimilt að taka lán svo að sjóðnum sé fært að standa við skuldbindingar sínar í þessu tilviki lá ljóst fyrir að um umtalsvert lán yrði að ræða eða sem nemur um helmingi af áætlaðri vergri landsframleiðslu tvö þúsund og níu en eigið fé innstæðudeildar sjóðsins nam einungis sextán komma einum milljarði króna í árslok tvö þúsund og átta ljóst var að íslenski tryggingarsjóðurinn stóð ekki sjálfur undir skuldbindingu af þessari stærðargráðu skuldbindingin varð að milliríkjadeilu bresk og hollensk stjórnvöld kröfðust uppgjörs en voru reiðubúin að lána sjóðnum en þó aðeins gegn því að veitt yrði ríkisábyrgð það er hér sem rís fyrsta álitamálið og lagalega óvissan varðandi samningana íslensk

enda hafi hann verið settur á fót í samræmi við skuldbindingar landsins og staðist allar kröfur sem gerðar eru til slíkra sjóða og að fullu fjármagnaður í samræmi við kröfur evrópusambandsins til að leysa þessa deilu gengu íslensk stjórnvöld til samninga við bresk og hollensk stjórnvöld en töldu að þeim bæri engin lagaleg skylda til að veita ríkisábyrgð samningarnir byggjast á þeirri meginforsendu að íslensk stjórnvöld höfðu ítrekað nokkrum sinnum í aðdraganda bankahrunsins að þau mundu standa við skuldbindingar samkvæmt tilskipunum evrópusambandsins og að yfirvöld styddu tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta til þess ef þörf krefði í því sambandi má nefna bréf viðskiptaráðuneytisins til breska fjármálaráðuneytisins dagsett tuttugasta ágúst og síðan fimmta október tvö þúsund og átta mikilvægt er þó að hafa í huga að yfirlýsingarnar voru gefnar áður en fyrir lá að allir stóru íslensku bankarnir lentu í greiðsluerfiðleikum þegar bankarnir féllu allir nokkurn veginn samtímis vöknuðu því spurningar um hvort og þá hvernig evrópskum tryggingakerfum innstæðna væri ætlað að taka á slíkri stöðu

að forsendur tilskipunarinnar væru hrun einstakra banka en ekki almennt kerfishrun því væri vafi á því hvort tilskipunin ætti við með sama hætti í slíkum tilvikum og nauðsynlegt væri að fá úr því skorið með lögformlegum hætti fyrir dómstóli eða gerðardómi hvort íslenska ríkinu bæri að ábyrgjast greiðslur til innlánseigenda ef þær færu fram úr því sem tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta gæti staðið undir þessari afstöðu hefur verið haldið skýrt til haga í öllum viðræðum við stjórnvöld viðkomandi ríkja eftir að bankarnir féllu þessari túlkun tilskipunarinnar var alfarið hafnað ekki einungis af þeim ríkjum sem hlut eiga að máli heldur öllum e s b ríkjunum og noregi að auki eins og fram kemur jafnt í áliti meiri og minni hluta utanríkismálanefndar alþingis sem fjárlaganefnd leitaði til vegna umfjöllunar sinnar um málið hugmyndir um að úr þessu ágreiningsefni yrði skorið af hlutlausum úrskurðaraðila eða dómstóli náðu því ekki fram að ganga þegar ljóst var að engar undirtektir hlytust við að leggja málið fyrir dómstól eða annars konar úrskurðaraðila sem íslensk stjórnvöld gátu sætt sig við og ágreiningurinn var farinn að hafa áhrif á stuðning við efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar ákváðu íslensk stjórnvöld að leita pólitískrar lausnar á málinu niðurstaða um umsamin viðmið eða svokölluð brusselviðmið náðist milli deiluaðila fjórtánda nóvember tvö þúsund og átta en þau eru grunnurinn að samningunum þau þýddu í fyrsta lagi að íslensk stjórnvöld viðurkenndu að tilskipun evrópusambandsins gilti á íslandi tilskipunin frá nítján hundruð níutíu og fjögur með sama hætti og í aðildarríkjum e s b en jafnframt og í öðru lagi var lögð áhersla á að samningsaðilar mundu taka tillit til hinna erfiðu og fordæmislausu aðstæðna sem ísland var komið í og knýjandi nauðsynjar þess að ákveða ráðstafanir sem gera íslandi kleift að endurreisa fjármála og efnahagskerfi sitt þá var þess getið að samkomulagið greiddi fyrir skjótri niðurstöðu samningaviðræðna íslands við alþjóðagjaldeyrissjóðinn til að tryggja að þetta gengi eftir var í þriðja lagi lögð sérstök áhersla á að stofnanir e s b og e e s tækju áfram þátt í samningaferlinu sem færi fram í samræmi við þær samningurinn um brussel viðmiðin dugði ekki til að ná samningum við alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem krafðist frekari yfirlýsingar íslenskra stjórnvalda um að ísland standi við skuldbindingar sínar á grundvelli innstæðutryggingakerfisins þáverandi fjármálaráðherra og seðlabankastjóri undirrituðu viðbót við viljayfirlýsinguna þar sem ísland heitir því að virða skuldbindingar á grundvelli innstæðutryggingakerfisins gagnvart öllum tryggðum innlánshöfum næsta skrefið var svo samhljóða samþykkt alþingis fimmta desember tvö þúsund og átta á þingsályktun þar sem ríkisstjórninni var falið að ganga til samninga við bresk og hollensk stjórnvöld um lausn deilunnar eins og lesa má í nefndaráliti meiri hlutans ég fjalla hér í byrjun ítarlega um þessar forsendur þar sem þær skipta máli við afgreiðslu málsins í mati á umfangi ríkisábyrgðar á lánum tryggingarsjóðsins er ein mikilvægasta forsendan hvernig innheimtur verða á eignum þrotabús landsbanka íslands h f gert er ráð fyrir að sjötíu og fimm prósent af kröfum vegna innstæðnanna fáist greidd úr þrotabúinu og verði varið til að greiða niður höfuðstól lánanna og árlega vexti eignir hafa verið metnar af sérfræðingum á vegum skilanefndar landsbanka íslands h f en veruleg óvissa ríkir um endanlega niðurstöðu matsins af völdum ótryggs efnahagsástands fari svo að heimtur verði með þessum hætti reiknast seðlabanka íslands svo til að ábyrgð íslenska ríkisins vegna samninganna verði alls um þrjú hundruð fjörutíu milljarðar króna miðað við fyrrgreindar heimtur núvirði þeirrar fjárhæðar miðað við umsamda vexti nemur tvö hundruð fimmtíu milljörðum króna eða sem svarar sautján prósent af áætlaðri vergri landsframleiðslu ársins tvö þúsund og níu þessa fjárhæð er ætlunin að endurgreiða á átta árum eða þrjátíu milljarða króna á ári sem nemur tveimur komma eitt prósent af áætlaðri vergri landsframleiðslu árið tvö þúsund og níu lánasamningar milli tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta á íslandi og íslands annars vegar og fulltrúa breska fjármálaráðuneytisins og hollands hins vegar svokallaðir samningar voru undirritaðir fimmta júní tvö þúsund og níu eins og áður sagði í þeim kemur meðal annars fram

einnig taka samningarnir til breyttra aðstæðna gildandi laga og lögsögu og með hvaða hætti fallið sé frá friðhelgisréttindum í stórum dráttum fela samningarnir í sér að tryggingarsjóðurinn á íslandi tekur lán hjá bretum og hollendingum að fjárhæð tvö komma þrír milljarðar punda annars vegar og einn komma þrír milljarðar evra hins vegar sem endurgreiðist þá eins og áður sagði á fimmtán árum fyrstu sjö árin þarf ekki að greiða afborganir af lánunum umfram það sem tryggingarsjóðurinn fær greitt úr þrotabúi landsbanka íslands á síðari átta árunum er greitt af lánunum með þrjátíu og tvö jöfnum afborgunum lánin bera fimm komma fimmtíu og fimm prósent fasta ársvexti samningarnir fela í sér að tryggingarsjóðurinn sem er sjálfseignarstofnun tekur lánin en ríkissjóður ábyrgist endurgreiðslur höfuðstóls og vaxta tryggingarsjóðurinn notar eignir sínar og eignir þrotabús landsbankans til að greiða niður lánin en það sem upp á kann að vanta í lokin ábyrgist ríkissjóður

nánar verður vikið að síðar ég vel hér í ræðu minni og kynningu á áliti meiri hluta fjárlaganefndar að fara beint í þær breytingartillögur sem fluttar eru við frumvarpið þær taka á helstu álitamálum og viðfangsefnum sem talið var mikilvægt að huga að við afgreiðslu málsins í allri umfjöllun hafði fjárlaganefnd það að leiðarljósi að að íslenska ríkið ætlaði að standa við sínar skuldbindingar í þessu máli reynt var að nálgast lausnina þannig að ekki yrði allt sett upp í loft og að við fyndum lausn sem verði hagsmuni íslendinga um leið og við stæðum við okkar skuldbindingar ákveðið var að setja fáa en skýra veigamikla en sanngjarna fyrirvara við afgreiðslu á ríkisábyrgðinni og birtast þær hér í formi breytingartillagna við frumvarpið þær tillögur voru efnislega studdar af tíu háttvirtum þingmönnum fjárlaganefndar enda komu allir að samningu þessara breytingartillagna ber að fagna að svo víðtæk sátt næðist um málið ég mun hér lesa upp að mestu þann kafla sem fjallar um breytingartillögurnar en forsendur þeirra eru skýrðar í mun lengri texta hér í nefndarálitinu fyrst um breytingartillögur meiri hlutans það er mat meiri hlutans að fengnu áliti þjóðréttarfræðings að samningsaðilum megi vera ljóst að alþingi hefur heimild til að setja efnisleg skilyrði fyrir ríkisábyrgð í málsgrein þrjú eitt b í breska samningnum og þrír einn eitt b í þeim hollenska segir að þeir öðlist gildi ef og þegar alþingi hefur samþykkt að íslenska ríkið taki á sig ábyrgð samkvæmt samningunum meiri hlutinn lítur því ekki á veitingu ríkisábyrgðar sem sjálfgefið formsatriði heldur raunverulegt efnislegt skilyrði fyrir gildistöku samninganna og leyfir sér því að setja málefnalega og sanngjarna lagalega og efnislega fyrirvara sem forsendur fyrir ríkisábyrgðinni í ljósi þessa og þeirra álitaefna sem að framan greinir er það mat meiri hlutans að nauðsynlegt sé að gera ákveðnar breytingar á frumvarpinu í fyrsta lagi þykir nauðsynlegt að kveða nánar á um forsendur alþingis fyrir veitingu ríkisábyrgðarinnar þar ber fyrst að telja að nauðsynlegt er að mati meiri hlutans að kveða skýrt á um stöðu hinna svokölluðu brussel viðmiða sem grundvallarforsendu lánasamninganna og þar með ríkisábyrgðarinnar í öðru lagi er mikilvægt að árétta þá grundvallarforsendu að íslenska ríkið er þrátt fyrir þessa einkaréttarlegu ábyrgðargjöf fullvalda ríki með þeim takmörkunum sem af því leiðir þá er í forsendunum að lokum áréttað að lagasetningin haggi í engu forræði íslands á náttúruauðlindum sínum í þriðja lagi er talin þörf á að bæta við ákvæðum um efnahagsleg og lagaleg viðmið ríkisábyrgðarinnar í ákvæðinu um efnahagslegu viðmiðin er gerð grein fyrir hagfræðilegum forsendum fyrir ábyrgðargjöfinni og greiðslubyrði vegna ábyrgðarinnar takmörkuð með ákveðnum hætti í ákvæðinu um lagalegu viðmiðin er gerð grein fyrir tvenns konar tilvikum sem gætu leitt til þess að ábyrgðin yrði takmörkuð komi til takmörkunar samkvæmt ákvæðum þessum er gert ráð fyrir því að viðræður eigi sér stað við viðsemjendur og mælt fyrir um aðkomu alþingis ef samkomulag næst ekki eða ef alþingi óskar að taka málið upp í fjórða lagi er talið rétt að kveða í sérstöku ákvæði á um málsmeðferð vegna ákvörðunar um að virkja endurskoðunarákvæði samninganna og í öðru ákvæði er fjallað um eftirlit alþingis með framkvæmd þeirra að lokum þykir rétt að leggja til sérstakt ákvæði um endurheimtur eigna ef við skoðum forsendur fyrir skilyrðum eða fyrirvörum við samþykki alþingis í nefndarálitinu segir þar orðrétt í annarri grein stjórnarskrárinnar er kveðið á um þrígreiningu ríkisvalds og fer alþingi með löggjafarvaldið með þingsályktun frá fimmta desember síðastliðnum markaði alþingi ramma um samningaviðræður framkvæmdarvalds við erlend stjórnvöld með vísan til brussel viðmiðanna sem aðilar höfðu komið sér saman um samkvæmt tuttugustu og fyrstu grein stjórnarskrárinnar getur framkvæmdarvaldið ekki gert samninga við önnur ríki nema samþykki alþingis komi til þannig er það raunverulegt efnislegt skilyrði við gildistöku samninganna að alþingi fjalli um ríkisábyrgðina eins og áður sagði samkvæmt málsgrein þrjú eitt b í breska samningnum og þrír einn eitt b í þeim hollenska öðlast þeir aðeins gildi ef og þegar alþingi hefur samþykkt að íslenska ríkið taki á sig ábyrgð samkvæmt samningunum og samþykkt hver þau lög önnur eða heimildir sem þar er lýst alþingi sem handhafi löggjafarvalds getur því augljóslega sett skilyrði fyrir eða gert fyrirvara við ríkisábyrgð sem samræmist hinum sameiginlegu viðmiðum meiri hluti fjárlaganefndar alþingis leggur því til að settir verði ákveðnir fyrirvarar við ríkisábyrgðina sem gerð er grein fyrir hér á eftir í breytingartillögum meiri hlutans stendur fyrstu grein að mestu leyti óbreytt meiri hlutinn leggur til að ríkisábyrgðin afmarkist ekki einvörðungu af ákvæðum lánasamninganna eins og segir í frumvarpinu heldur einnig af þeim fyrirvörum sem meiri hlutinn leggur til að verði teknir upp í frumvarpið fyrirvararnir verða því óaðskiljanlegur hluti ríkisábyrgðarinnar og er rétt að undirstrika það þá leggur meiri hlutinn til að efni lokamálsliðar fyrstu grein frumvarpsins verði fært í sérstakt ákvæði þar sem nánar er kveðið á um skilmála fjármálaráðherra gagnvart tryggingarsjóði innstæðueigenda og fjárfesta vegna ábyrgðarinnar meiri hlutinn leggur til að við bætist sjö nýjar greinar sem kveða á um forsendur ríkisábyrgðar efnahagsleg viðmið lagaleg viðmið endurskoðun lánasamninganna eftirlit alþingis skilmála ríkisábyrgðar gagnvart tryggingarsjóðnum og endurheimtur á innstæðum eins og áður sagði í nýrri annarrar greinar eru tilgreindar forsendur alþingis fyrir veitingu ríkisábyrgðarinnar í þremur töluliðum í fyrsta tölulið greinarinnar er kveðið á um að lánasamningarnir verði túlkaðir í samræmi við hin svonefndu brussel viðmið en mikil gagnrýni kom fram á það í nefndarstarfinu að samningarnir fælu ekki í sér beina tilvísun til þeirra meiri hlutinn telur að með ákvæðinu sé tryggt til hins ýtrasta að túlkun samninganna verði í samræmi við brusselviðmiðin þannig að íslendingum verði gert kleift að endurreisa fjármála og efnahagskerfi sitt sérstaklega er tilgreint í ákvæðinu að í þessu felist meðal annars að viðsemjendur íslands verði við rökstuddri og málefnalegri beiðni um endurskoðun samninganna samkvæmt ákvæðum þeirra slíkur er skilningur meiri hluta nefndarinnar á brussel viðmiðunum á fundum nefndarinnar kom fram gagnrýni á að ákvæði samninganna um takmörkun friðhelgisréttinda gengi lengra en venja væri í lánasamningum ríkisins meiri hlutinn telur nauðsynlegt að bregðast við þessu og leggur til að í öðrum tölulið greinarinnar verði lögð áhersla á að staða íslands sem fullvalda ríkis komi í veg fyrir að gerð verði aðför í þeim eignum ríkisins sem nauðsynlegar eru vegna hlutverks þess sem fullvalda ríkis sama eigi við um eignir íslenska ríkisins erlendis þar á meðal eignir seðlabanka íslands sem njóta verndar samkvæmt almennum reglum þjóða réttar með ákvæði þessu er vísað til viðtekinna viðhorfa um það að fullnustugerð gagnvart íslenska ríkinu komi vart til álita í því sambandi má minna á fertugustu grein stjórnarskrárinnar varðandi fasteignir sérstaklega eignir íslenska ríkisins erlendis tengjast fyrst og fremst starfrækslu utanríkisþjónustu og njóta verndar samkvæmt vínarsamningnum um stjórnmálasamband og meginreglum þjóðaréttar meiri hlutinn telur rétt að taka fram að samningsaðilar hafa staðfest með óformlegum hætti í tölvupóstum að ákvæði lánasamninganna feli ekki í sér takmörkun á þessum friðhelgisréttindum en telur rétt að taka af öll tvímæli um það með ákvæði þessu í breytingartillögunum þá telur meiri hlutinn einnig nauðsynlegt að kveða á um að hið sama eigi við um eignir seðlabankans en einnig liggur fyrir óformleg staðfesting samningsaðila á því að þeir séu sammála þeim skilningi nær þetta þá til gjaldeyrisvarasjóða bankans einnig þá leggur meiri hlutinn til að kveðið verði á um það í þriðja tölulið að veiting ríkisábyrgðar samkvæmt lánasamningunum haggi í engu óskoruðum yfirráðum íslands yfir náttúruauðlindum landsins og rétti handhafa íslensks ríkisvalds til að kveða á um nýtingu og skipan eignarhalds á þeim telur meiri hlutinn í ljósi umræðu liðinna vikna um lánasamningana einkum varðandi ákvæði þeirra um bann við lagabreytingum er rýri getu ríkisins til að standa undir skuldbindingum samkvæmt samning árum að nauðsynlegt sé til öryggis að ítreka þessa grundvallarreglu í íslenskri réttarskipan í breytingartillögunum er viðamikill kafli um efnahagsleg viðmið þar segir orðrétt með leyfi forseta meiri hlutinn leggur til að í nýrri þriðju grein verði fjallað um efnahagsleg viðmið og að í henni verði óbein tilvísun til framangreindra brussel viðmiða með þeim hætti að ríkisábyrgðin verði grundvölluð á því að fjárhagsleg byrði vegna hennar verði innan viðráðanlegra marka þannig að íslandi verði gert kleift að endurreisa fjármála og efnahagskerfi sitt í endurskoðunarákvæðum samninganna er vísað til fjórðu greinar úttektar alþjóðagjaldeyrissjóðsins samkvæmt samkomulagi um samþykktir sjóðsins frá nítján hundruð fjörutíu og fimm með síðari breytingum sem viðmiðs fyrir ósk um endurskoðun að mati meiri hlutans er nauðsynlegt að kveða nánar á um með hvaða hætti skuli óskað eftir slíkri úttekt og innan hvaða tímamarka meiri hlutinn leggur áherslu á nokkur atriði sem líta beri til við mat á forsendum til endurskoðunar á samningunum því er í annarri málsgrein greinarinnar kveðið á um að tillit sé tekið til stöðu í þjóðarbúskapnum og ríkisfjármálum á hverjum tíma og mats á horfum í þeim efnum þar sem sérstaklega sé litið til gjaldeyrismála gengisþróunar og viðskiptajafnaðar hagvaxtar og breytinga á landsframleiðslu svo og þróunar fólksfjölda og atvinnuþátttöku það er mat meiri hlutans að þessi atriði hafi beina tilvísun í brussel viðmiðin og séu þar af leiðandi þess eðlis að ætlast megi til þess af viðsemjendum að þau séu lögð til grundvallar í þessu samhengi ríkisábyrgðin grundvallast á því að fjárhagsleg byrði vegna hennar verði innan viðráðanlegra marka og hafa því eftirfarandi viðmið verið sett til að unnt sé að leggja mat á greiðslugetu þjóðarbúsins á hverju ári þannig er gert ráð fyrir að viðræður verði teknar upp um lánasamningana verði skuldaþol þjóðarbúsins og ríkissjóðs ósjálfbært þarna eru í breytingartillögunum tilgreindir þrír mælikvarðar sem

pundum og byggjast á því að umtalsverður afgangur verði á vöruskipta og þjónustujöfnuði til þess að ná fram nauðsynlegum afgangi þarf að auka útflutningstekjur og draga úr innflutningi

þarf til að standa straum af greiðslum af samningunum gert er ráð fyrir að sjötíu og fimm prósent eignanna í eignasafninu gangi upp í skuldina vegna óvissa ríkir þó enn um hversu mikið endurheimtist af eignunum og hvenær greiðslur muni berast verði endurheimtur umtalsvert lægri en sjötíu og fimm prósent og tefjist greiðslur verður greiðslubyrðin þyngri og afla verður aukinna útflutningstekna reiknireglan sem sett er fram í breytingartillögunum miðar við að skuldbindingin sé greidd að fullu gangi forsendur seðlabankans eftir varðandi hagvöxt gengi og endurheimtur en sett er þak á greiðslur ef forsendur ganga ekki eftir háttvirtur þingmaður árni þór sigurðsson starfandi varaformaður fjárlaganefndar í þessu máli mun í sinni ræðu gera ítarlegar grein fyrir hinum efnahagslegu fyrirvörum og þeim reiknireglum sem miðað er við

muni fjalla um þær hér í þingræðum á eftir eins og áður hefur verið greint frá í áliti þessu hefur verið deilt um það hvort íslenska ríkið geti risið undir þeim álögum sem ríkisábyrgðin hefur í för með sér það er mat meiri hlutans á grundvelli fyrirliggjandi umsagna meðal annars frá fjármálaráðuneytinu seðlabanka íslands og hagfræðistofnun háskóla íslands að ríkissjóður geti staðið undir ábyrgðinni að sama skapi er ljóst að ríkisábyrgðin verður íslenska ríkinu íþyngjandi og hugsanlegt er að greiðslubyrði einstakra ára reynist því ofviða þess ber að geta að aðeins ef svo ólíklega vildi til að hagvöxtur yrði enginn öll fimmtán ár lánatímabilsins væru forsendur lánasamninganna brostnar og mundi reyna á endurskoðunarákvæði þeirra að fullu meiri hlutinn telur því nauðsynlegt og í fullu samræmi við forsendur

litið er á lagalegu viðmiðin leggur meiri hlutinn leggur til í nýrri fjórðu grein verði kveðið á um lagaleg viðmið

álitaefni hvort ríkisábyrgðin byggist á lagalegum grunni eins og áður hefur verið bent á íslensk stjórnvöld hafa aldrei fallist á slíka lagalega skuldbindingu en hafa hins vegar talið nauðsynlegt að ljúka málinu með samningum á pólitískum grunni meðal annars í ljósi viðbragða alþjóðasamfélagsins með vísan til þessa er talið nauðsynlegt að árétta að enn sé óleyst það lagalega álitaefni hvort aðildarríki e e s samningsins beri ábyrgð gagnvart innstæðueigendum vegna lágmarkstryggingar þegar eignir tryggingarsjóðsins duga ekki til eins og áður hefur komið fram getur ísland ekki einhliða knúið fram bindandi úrlausn hins vegar er ekki loku fyrir það skotið að í framtíðinni kunni aðstæður að breytast með þeim hætti að samningsaðilar fallist á slíka meðferð málsins

um að ef þessi staða kemur upp skuli fara fram viðræður milli samningsaðila um áhrif þess á lánasamningana og skuldbindingar ríkisins í annarri málsgrein er fjallað um áhrif mögulegra mismunandi aðferða við úthlutun úr þrotabúi landsbanka íslands h f til eigenda innstæðukrafna fyrir liggur sú afstaða viðsemjenda að skylt sé samkvæmt evrópurétti að gæta jafnræðis milli forgangskröfuhafa að þessu leyti jafnframt liggur fyrir að af hálfu íslenska ríkisins hafi verið byggt á því að rétt túlkun íslenskra laga væri í samræmi við þetta eftir lok samningsgerðar hafa komið fram gagnstæð sjónarmið sumir lögfræðingar hafa fært fyrir því rök að samkvæmt íslenskum rétti skuli öðruvísi staðið að úthlutun þegar upphafleg krafa innstæðueiganda hefur verið framseld þeir telja að krafan gagnvart bankanum eða þrotabúi hans verði eftir sem áður ein þannig að við úthlutun upp í hana skuli eignir bankans fyrst renna til tryggingarsjóðsins og síðan hrökkvi eignirnar til þess til hins upphaflega innstæðueiganda eða þess sem komið hefur í hans stað aðrir lögfræðingar hafa komist að þeirri niðurstöðu að líta verði svo á að hin upphaflega krafa skiptist við framsal hluta hennar í tvær eða fleiri sjálfstæðar kröfur samkvæmt íslenskum gjaldþrotarétti beri að meðhöndla þær sem slíkar og njóti þær því sömu réttarverndar engin heimild sé til að láta kröfu tryggingarsjóðsins njóta sérstaks forgangs í þessu tilfelli ekki hefur verið leyst úr þessu eða sambærilegu álitaefni fyrir íslenskum dómstólum miklir hagsmunir eru tengdir niðurstöðu um það hvor túlkunin er rétt og telur meiri hluti fjárlaganefndar rétt að leyst verði úr þessu máli hjá þar til bærum úrskurðaraðilum miðað er við að tryggingarsjóðurinn hagi kröfulýsingu sinni þannig að reynt geti á þennan rétt frammi fyrir slita og skiptastjórn þrotabús landsbanka íslands með málskotsrétti til héraðsdóms og hæstaréttar og eftir atvikum að fengnu ráðgefandi áliti efta dómstólsins leiði þessi meðferð í ljós að framangreind grundvallarforsenda um jafnræði milli forgangskröfuhafa hafi verið röng telur meiri hlutinn að sanngjarnt sé og eðlilegt að málið sé tekið upp í viðræðum samningsaðila í slíkum viðræðum þarf að komast að sameiginlegri niðurstöðu um áhrif lánasamningana fyrir alla aðila þar með talin tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta framangreind tvö atriði í fyrsta og annarri málsgrein greinarinnar eru grundvallarforsendur af því tagi að óhjákvæmilegt er annað en að kveða á um að alþingi geti fari viðræður ekki fram eða leiði ekki til niðurstöðu tekið málið upp að nýju og takmarkað ríkisábyrgð samkvæmt lögunum í eðlilegu samræmi við tilefnið samanber fyrsta tölulið nýrrar annarrar greinar um að samningsaðilar verði við rökstuddri og málefnalegri beiðni íslands um endurskoðun samninganna samkvæmt ákvæðum þeirra rétt er að árétta sérstaklega að slíkar viðræður snúa ekki einvörðungu að ríkisábyrgðinni heldur einnig að skuldbindingum tryggingarsjóðsins nauðsynlegt er að á endanum sé samræmi

fjallað um endurskoðun lánasamninganna og kafli um eftirlit alþingis hér er um gríðarlega stórar skuldbindingar að ræða og skiptir mjög miklu máli að alþingi og þá ekki hvað síst fjárlaganefnd fái upplýsingar reglulega um framvindu málsins hvernig endurheimtur verða og hvernig þróun þessarar skuldbindingar verður það má kannski í því samhengi segja að ekki síður þarf að fylgjast auðvitað með öðrum lánum sem ríkið hefur á sinni ábyrgð um þetta er fjallað sérstaklega í breytingartillögunum eða er sérstakt ákvæði sem fjallar um endurheimtur á innstæðum og var það látið fylgja með í frumvarpinu en þar er einmitt fjallað um að í þessari áttundu grein verði tekið upp ákvæði er felur ríkisstjórninni að grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana til að sjá til þess að sem mest endurheimtist af fjármunum sem lagðir voru inn á reikningana meiri hlutinn telur þetta atriði samofið því að ná breiðri sátt í samfélaginu um að ríkið gangist í ábyrgð fyrir skuldunum að þessu sögðu leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem lagðar eru til í sérstöku þingskjali

fjárlaganefndar árni þór sigurðsson ásmundur einar daðason bjarkey gunnarsdóttir oddný g harðardóttir sigmundur ernir rúnarsson og þór saari með fyrirvara það er einlæg von mín að alþingi íslendinga takist að ljúka þessu erfiða máli í sem mestri sátt og þar með komumst við eitt skref áfram í hinni nauðsynlegu uppbyggingu á okkar þjóðfélagi en þar eru mikilvægustu verkefni næstu mánaða að tryggja atvinnu og gæta hagsmuna einstaklinga og heimila í þeim þrengingum sem framundan eru alls óháð samningunum ég ítreka þakkir til allra þeirra sem hafa unnið að þessu viðamikla máli